og mér finnst þetta vera dálítið of snemmt frú forseti vegna þess að eftir sex vikur eigum við von á skýrslu frá rannsóknarnefnd alþingis sem muni skjóta miklu styrkari stoðum undir svona umræðu en í sjálfu sér er þetta góð umræða í nóvember hélt ég fyrirlestur þar sem ég reyndi að greina hvað fór úrskeiðis og ég sá tólf ástæður tvær hafa bæst við síðan sem ég sé og ef ég fer rétt í gegnum þessar tólf ástæður þá eru fimm innlendar og aðrar erlendar fyrstu íbúðalánasjóður jók hámark íbúðarlána upp í níutíu prósent og það kallaði fram samkeppni bankanna og lægri vextir þýddu hækkun íbúðarverðs og eignaverðs almennt og það þýddi verðbólgu og þenslu annars peningastjórnun seðlabankans olli innstreymi fjár svokallaðra jöklabréfa sem hækkaði gengi krónunnar kom á útsölu á erlendum vörum sérstaklega bílum flatskjám og ferðalögum og jók þenslu í staðinn fyrir að slá á hana þriðja fjármálaeftirlitið var allt of veikt þó að fjármögnun hafi verið bætt við á hverju einasta ári þá var að einfaldlega þannig að bankarnir keyptu upp besta fólkið í fjármálaeftirlitinu það stóðst ekki samkeppni um mannskap þessu gættu menn ekki nægilega vel að fjórða skattar voru lækkaðir tekju eignar og erfðafjárskattar voru lækkaðir skattar á hagnaði fyrirtækja voru lækkaðir menn sögðu að þetta væri slæmt en frú forseti var þetta skattalækkun þetta var nefnilega ekki skattalækkun vegna þess að tekjustofnarnir skattstofnarnir stækkuðu svo mikið að tekjur ríkissjóðs af þessum sköttum stórjukust nú er það spurning er það skattahækkun á fyrirtæki þegar þau borga meira eða er það skattahækkun á fyrirtæki eða skattalækkun á fyrirtæki þegar prósentan lækkar ég held því fram að það sé krónutalan sem þau borga sem eru álögur á fyrirtækin en ekki prósentan en þetta var í rauninni allt saman skattahækkun líka erfðafjárskatturinn sem stórjók tekjur ríkissjóðs sú mikla lækkun á prósentu þar svo kem ég að erlendu þáttunum ég ætla að geyma hinn innlenda síðasta það er krosseignarhald sem ég nefndi sem eykur eigin fé hlutafélaga sem eykur völd stjórnanna og eykur arð þetta er sjúkdómseinkenni en er um allan heim og ekki síst í japan og í þýskalandi lækkun margfaldra innlána í bönkunum það er margföldun innlána í bönkunum þar sem bindiskyldan á að hemja margföldun fjármagns en gerir það ekki hún þyrfti að vera miklu miklu hærri þyrfti að vera svona tuttugu til þrjátíu prósent til að hemja þá þekktu margföldun á peningum sjöunda þá eru það framvirkir samningar ég minni til dæmis á framvirka samninga á olíu menn geta farið inn á netið og keypt framleitt olíufat og selt það fram sama fatið er sennilega selt tíu þúsund sinnum þetta gerir það að verkum að markaðurinn er gersamlega óháður framboði og eftirspurn heldur eingöngu háður þessum framvirku samningum þetta er stórhættulegt en alþjóðlegt vandamál áttunda síðan er það innlánstryggingakerfi evrópusambandsins sem er meingallað og meira að segja sú lausn sem evrópusambandið og bretar og hollendingar eru að neyða upp á íslendinga er andstæð evrópusambandinu kaupþing fær ekki sambærilega ríkisábyrgð á sín innlán eins og landsbankinn á að fá það er andstætt evrópusambandinu þannig að við gætum hugsanlega verið kærð fyrir samninginn sem við gerum við breta og hollendinga fyrir réttardómstólnum ég ætla ekki að fara nánar út í það það er löng saga og mikil að það þarf að sjálfsögðu að vera einn innlánstryggingarsjóður fyrir alla evrópu það þarf að vera forgangur innlána í þrotabú og þessi eini sameiginlegi innlánstryggingarsjóður þarf að hafa eftirlit með vexti innlána gífurlegt fjármagnsflóð á markaði lágir vextir mikil áhættusækni olli því að íslensku bankarnir fengu gífurlega fjárhæð að láni og síðan tíu alþjóðleg vandamál fjármálakreppan áhættufælni og allt í einu dróst þetta saman hrundu og þar með fór glitnir og það hafði dómínóáhrif á íslandi þessu fylgir öllu saman ellefta ástæðan alþjóðleg áhættugleði sem var og síðan hrundi allt saman þegar vextirnir hækkuðu svo ætla ég að síðustu að nefna tólftu ástæðuna sem er innlend og það er landlæg eyðsla og eyðslugleði svo maður tali ekki um eyðslugræðgi og lítill sparnaður núna tölum við ekkert um sparifjáreigendur við erum alltaf að tala um skuldara vegna þess að athygli þjóðarinnar beinist eingöngu að neyslunni og skuldum en ekki að sparnaði og þeirri dyggð sem felst í því að sýna ráðdeildarsemi síðan hafa komið fram upplýsingar um gífurlegar lánveitingar til stærstu hluthafa fyrirtækja á íslandi stórhættulegt öðrum hluthöfum og til starfsmanna til kaupa á hlutabréfum þegar litið er á fjármagnsstraumana var það þannig að þetta er þýskt sparifé að einhverju leyti austurrískt og evrópskt sem streymdi til íslands og aftur beinustu leið til bretlands finnlands og annarra landa í kaupum á fyrirtækjum þar áhættusömum kaupum í gegnum íslensku bankana þetta stoppaði ekkert á íslandi þannig að þetta er vandinn og það er

er að við vorum með allt of stórt og óstöðugt bankakerfi og afleiðingin var eignahrun hlutabréfa íbúða gjaldþrot dómínóáhrif og atvinnuleysi og það er langsamlega alvarlegasti þátturinn þá ætla ég að koma að endurreisninni við þurfum að breyta atvinnuleysingjum í skattgreiðendur það er númer eitt tvö og þrjú af alefli því að hver maður sem tekur atvinnuleysisbætur kostar ríkissjóð tvær milljónir á ári en ef hann er skattgreiðandi og þá með öllum sköttum sem hann borgar bæði tekjuskatti virðisaukaskatti og svo framvegis þá gefur hann ríkissjóði tvær milljónir þannig að það eru fjórar milljónir á hverjum einasta manni ef við breytum fimm þúsund atvinnuleysingjum í skattgreiðendur þá þýðir það tuttugu milljarða bæting á stöðu ríkissjóðs við þurfum að virkja við þurfum að virkja aftur og við þurfum að auka kvóta við þurfum að auka atvinnu eins og mögulegt er hvar sem er síðan þurfum við að skattleggja lífeyrissjóði við höfum sagt það ég hef stungið upp á því að skattleggja séreignarsjóðina sérstaklega vegna þess að þeir eru sér á báti þannig að fé inni í séreignarsjóðunum sem nú hefur ekki verið skattað verði skattað í eitt skipti fyrir öll

við að örva atvinnulífið við þurfum að lækka skatta við þurfum að lækka vexti við þurfum að setja lög um að stýrivextir verði þrjú prósent og innlánsvextir í seðlabankanum verði þrjú prósent til að galdra fram það mikla fjármagn sem er inni í bönkunum þannig að það fari út í atvinnulífið það eru gífurleg innlán í bönkunum sem notast ekki neinn atvinnulífinu og þessu þurfum við að breyta við þurfum líka að skoða afstöðu okkar til hlutabréfakaupa og við þurfum að byggja upp traust á atvinnulífinu með gagnsæjum hlutafélögum og við þurfum að styrkja sérstakan saksóknara til að það sé alveg á tæru að menn brjóti ekki lög í atvinnulífinu við þurfum að afnema gjaldeyrishöftin ég held að það sé hægt með því að gera sérstaka samninga við eigendur jöklabréfa með því að gefa út evrur til langs tíma með einhverju álagi ofan á þýska vexti síðan þurfum við að segja bless við alþjóðagjaldeyrissjóðinn vegna þess að hann er að kúga okkur til að taka á okkur skuldbindingar sem eru miklu meiri heldur en það sem við græðum á honum ef við eigum að taka á okkur icesave vegna hans þá er hann farinn að kosta okkur ansi mikið og ef við getum ekki tekið af gjaldeyrishöftin og lækkað

ræða drög að fjárlagafrumvarpi eða stefnu ríkisstjórnarinnar hún ætlar að halda áfram að skattleggja laskað atvinnulíf og laskaðar fjölskyldur og hún ætlar að skattleggja sparnað og atvinnu og sérstaklega orkuverin það er ekki það sem við þurfum á að halda við þurfum að hvetja fyrirtækin og aðra sparendur til dáða ég lít á verkefnið með fjárlagafrumvarpið eða drög að fjárlagafrumvarpi sem verkefni alþingis við þurfum að taka á því eins og við tókum á icesave málinu allir háttvirtir þingmenn sameiginlega við eigum öll að leysa þetta verkefni og ég skora á háttvirtu þingmenn að líta þannig á verkefnið fram að jólum